1. V európskej únii potrebujeme naďalej účinnejšie kontrolovať to, ako sa zaobchádza s ľudskými orgánmi.

Rovnako chcem spomenúť výstavy ľudských orgánov, ktoré sa konajú vo viacerých členských štátoch a sú pochybné.

Komisia musí rešpektovať rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu. Ten napríklad výslovne zakázal patentovanie ľudských buniek, ktoré pochádzajú z embryí. To znamená, že financovanie výskumu, ktorý využíva embryonálne kmeňové bunky, je mrhaním peňazí európskych daňových poplatníkov a treba ho zakázať.